Dzisiaj również jest dziesiąta rocznica mordu dokonanego z przyczyn politycznych w Polsce na działaczu Prawa i Sprawiedliwości Marku Rosiaku. Co łączy te morderstwa? Chora nienawiść i fakt, że znaleźli się ludzie, którzy w internecie gloryfikowali, a nawet wzywają do podobnych działań. Dlatego cieszy kierunek zawarty w omawianym sprawozdaniu, dotyczący usuwania treści niezgodnych z prawem bez zbędnej zwłoki, szczególnie tych dotyczących dzieci i o charakterze terrorystycznym. Nowe przepisy muszą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w sieci i zwalczania cyberprzestępczości przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony praw podstawowych użytkowników internetu, w szczególności wolności wypowiedzi i prawa do informacji. Należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo cenzurowania treści pod kątem ich zgodności z polityczną poprawnością narzuconą przez lewicowo liberalne elity. Nie może być zgody, by pod hasłem walki z niebezpiecznymi treściami niezgodnymi z prawem krępowano prawo do swobody wypowiedzi, np.